Domnule președinte, și românii sunt cetățeni europeni și cred că niciun cetățean european nu poate vota în favoarea ipocriziei, a dublului standard și a hegemoniei pe care unele formule politice încearcă să o impună unor state din Est. Ipocrizie, domnule președinte și stimați colegi, pentru că ignorați că România este condamnată în 400 de cauze la CEDO pentru nerespectarea drepturilor omului, dar veniți aici și tot timpul faceți rezoluții în favoarea drepturilor omului. Dublu standard pentru că ne reproșați că nu îl lăsăm pe Președinte să numească procurorii, dar în Polonia reproșați că îl lăsăm pe Președinte să numească procurorii.

Ignorați dublul standard în justiție, ignorați justiția selectivă, ignorați influența serviciilor de informații și ne spuneți că așa trebuie făcut. Poate așa a făcut această Uniunea Europeană timp de zece ani, tolerând această situație de lucruri în România care este, da, contrară statului de drept și nedemocratică.